Het verkeerslichtensysteem, dat vroeger allemaal rode lichtjes gaf, is stilaan geëvolueerd naar een systeem waar meer en meer oranje, geel en vooral ook groen verschijnt.

Dit zijn blijkbaar allemaal zaken die in de goede richting gaan.

Onderzoek en ontwikkeling.

Het hele hoofdstuk externe steun, ontwikkeling, uitbreiding.

6.17, waarin gesteld wordt dat tot 11 procent van de uitgaven inzake structuurfondsen, Regionaal Fonds, Sociaal Fonds, eigenlijk niet hadden moeten worden uitbetaald.

Ik zou daar dus bijzondere aandacht aan willen geven in de kwijting.

Zelf ben ik rapporteur voor de kwijting van het Parlement.

Daar blijken moeilijkheden te zijn. En ten slotte de kwijting van de Raad. Wij hebben eerder deze week kwijting verleend aan de Raad. Ook in dit Rekenkamerverslag staan zeer erge dingen ten aanzien van de